Puisqu'il s'agit de journalisme, autant être précis, exact et conforme à la réalité ce ne sont pas les policiers qui ont attaqué les journalistes, chers collègues, ce sont des manifestants, dont on ne sait pas trop de quel bord ils venaient d'ailleurs, ou des éléments périphériques violents, avec les manifestants, qui ont attaqué des journalistes.